Én a gyerekekről, a gyerekeket érintő hirdetésekről szeretnék beszélni elsősorban, hiszen azt gondolom, hogy a gyerekek, különösen a fiatalabb korúak, tehát a 12 év vagy azalatti korosztály rendkívül kitettek ma azoknak a reklámoknak, amik őket érik.